Señora Presidenta, señora Comisaria, frente a algunas intervenciones catastrofistas que hemos escuchado, a mí me gustaría destacar que en los últimos años estamos dando pasos fundamentales en la Unión Europea para garantizar una gestión más sostenible y eficaz de nuestros mares y de nuestra actividad pesquera. El Acuerdo que debatimos hoy no es solo importante para asegurar un buen plan plurianual de gestión pesquera del bacalao, arenque y espadín en aguas del norte de Europa estamos ante un Acuerdo que va a servir de ejemplo y de base para elaborar otros planes de gestión regionales, que aprobaremos en el futuro, para poblaciones de peces en diferentes zonas del continente. Y en este plan, hemos hablado de muchas cosas —de rango de mortalidad por pesca, de biomasa

Y ahí quiero resaltar la competencia que tiene cada una de las instituciones y que tenemos que ser estrictamente respetuosos con ello. Por tanto, el objetivo es establecer planes plurianuales que tengan en cuenta todos los aspectos que rodean la gestión de esta actividad, garantizando, por un lado, una explotación equilibrada y sostenible de las poblaciones de peces, pero a la vez que protegemos la actividad de nuestros pescadores, también muy importante.